Es ist noch nicht lange her, da standen die Menschenrechte im Mittelpunkt der internationalen Politik, und kein Staat wagte, dagegen zu argumentieren.

Das alles sollte uns aber nicht zur Selbstzufriedenheit verleiten. Wir müssen uns noch mehr anstrengen, wir müssen unsere Instrumente verbessern, die Mitgliedstaaten mehr einbinden, und wir müssen nach Verbündeten suchen. Vor allem aber gilt es, weltweit die Selbstheilungskräfte und das ist die Zivilgesellschaft zu stärken.